V EU stejně jako v České republice trpí velká část budov plýtváním energií, což je dáno jejich stářím a zastaralými technologiemi vytápění. Teplem plýtváme a přitom téměř 11 občanů EU trpí energetickou chudobou. Potřebujeme tedy taková opatření a dodatečné investice do výzkumu moderních šetřících technologií, které sníží celkové náklady na vytápění domácností a zvýší energetickou účinnost ve všech základních fázích využívání energie.